Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten sind durch den deutschen Dioxin Skandal verunsichert und fordern zu Recht höchste Sicherheit und lückenlose Nachvollziehbarkeit in der Lebensmittelerzeugung. Letztendlich wurde durch fahrlässiges Verhalten von Futtermittelkonzernen das internationale Ansehen der Landwirtschaft beschädigt. Die Kommission ist dringlichst aufgefordert, das Vertrauen in die europäische Qualitätsproduktion in der Landwirtschaft, die höchste Standards erfüllt, wiederherzustellen. Die lückenlose Ermittlung der Verantwortlichen und die Schadensbegrenzung im deutschen Dioxin Skandal sind nur der Anfang. Es müssen rasche und umfassende Maßnahmen getroffen werden, um solche Praktiken der Futtermittelhersteller zukünftig zu verhindern. Die Futtermittelkette ist keine Müllentsorgungsstelle und Industrieabfallprodukte haben im Tierfutter nichts verloren. Ich plädiere für schärfere und EU weit einheitliche Regeln, vor allem beim Transport. Bereits eine Verunreinigung von Futtermitteln ist nicht zu akzeptieren. Unabdingbar ist aber vor allem die lückenlose und umfassende Kontrolle solcher Konzerne. Kein Landwirt, der mehrmals jährlich überprüft wird, kann die derzeit vorherrschende Kontrollpraxis von Futtermittelkonzernen verstehen. Trotzdem ist anzumerken, dass der gerade diskutierte Fall durch eine Eigenanzeige ins Rollen gebracht wurde und die zuständigen Behörden richtig reagiert haben. Vor allem gilt es aber, das Augenmerk auf die zu Unrecht geschädigten Bauern zu richten. Diese brauchen dringend Unterstützung, denn der entstandene Schaden darf auf keinen Fall auf sie abgewälzt werden. Tausende Existenzen sind derzeit bedroht. Am vergangenen Freitag brach der Erzeugerpreis im Schweinemastbereich um 23 Cent je Kilogramm ein. Bereits zum Jahreswechsel hatten die Mäster einen Rückgang von 13 Cent zu verkraften. Verschärft wird die Lage dadurch, dass in den vergangenen Wochen die Futterkosten stark gestiegen sind.

Das Vertrauen der Konsumenten in landwirtschaftliche Produkte darf auf keinen Fall aufgrund von Profitgier und Fahrlässigkeit verspielt werden.